Stimmen Sie mir zu, dass in den letzten Jahren wirtschaftliche Entwicklung, die Entwicklung von Wohlstand und das Herausholen von Menschen aus der Armut vor allem in den Regionen der Welt stattgefunden hat, wo man sich für die Märkte geöffnet hat und am Welthandel teilnimmt?